Europa und das prophezeie ich wird auch dieses Jahr von Flüchtlingen überrannt werden, aber offensichtlich ist das ja auch der Wunsch von Herrn Timmerman, der so groß von einer EU Mischkultur schwärmt. Ich, meine Damen und Herren, will das nicht, ich sehe darin eine reale Gefahr, eine reale Bedrohung des sozialen Friedens in Europa.